Vážená pani predsedajúca, v ostatných rokoch sme pri plnení fiškálnych pravidiel zaznamenali mierne zlepšenie. Väčšina členských štátov dokázala od európskej dlhovej krízy znížiť svoje dlhy v porovnaní k HDP z roku 2012. Niektorí politici sa domáhajú väčšej flexibility fiškálnych pravidiel, čím zrejme myslia najmä vyššie povolené deficity a dlhy. Preferujú totiž krátkodobý horizont, s vidinou znovu zvolenia v ďalších voľbách a nie dlhodobý horizont, ktorý je nutný pre plánovanie zdravých verejných financií a budúcnosť ľudí. Som presvedčený, že to, čo potrebujeme nie sú ďalšie výnimky umožňujúce obchádzania dohodnutých pravidiel, ale silnejší rámec na ne, na ich riadenie a dodržiavanie. Rozpočtové pravidlá máme v platnosti z dôležitého dôvodu, a tým je obmedzenie fiškálneho čierneho pasažierstva členských štátov a príprava na budúce krízy prostredníctvom nízkych dlhov.